Señor Presidente, señora Ashton, comparto con usted que la Unión Europea tiene que otorgar una atención prioritaria a la vecindad sur, que está atravesando un periodo de cambios extraordinarios. Celebro mucho que el reciente referéndum en Marruecos haya aprobado la reforma impulsada por el rey Mohamed VI. Sería bueno que los cambios en el plano constitucional vayan acompañados también de reformas en materia económica y social para reducir las desigualdades. Contrariamente a lo que sucede en Marruecos, nos llegan malas noticias de Siria, y, desgraciadamente, en Libia no se ha conseguido todavía el fin del régimen de Gadafi. Tenemos que seguir implicados en estos procesos, y también en Egipto y Túnez. Es muy importante que acompañemos los cambios que están teniendo lugar en la región y debemos procurar que triunfen los valores de libertad, justicia, democracia y respeto de los derechos humanos, incluidos la libertad de conciencia y religión, y también la igualdad de género. La condicionalidad positiva, o lo que es lo mismo, la estrategia más por más, debe ayudar a ello, así como intensificar las relaciones con la sociedad civil. Señorías, termino. Yo espero, además, que la Unión para el Mediterráneo, por fin, pueda actuar, después de una etapa de parálisis. Además, desde ayer cuenta con un nuevo Secretario General, a quien deseo éxito en su gestión tan compleja. Ojalá los proyectos identificados hace ya tres años puedan ponerse en marcha y ayuden así a la mejora de la economía en los países mediterráneos.